Natürlich hat die Krise gezeigt, dass wir eine Änderung des Rahmens benötigen. Daher ist es richtig, sich damit auseinanderzusetzen und Vorschläge zu unterbreiten.

Ich bitte die Kommission diese ehebaldigst zu erstellen und vorzulegen.

B. bei den Rechnungslegungsvorschriften und noch keine Einigung beim Inkrafttretungszeitraum.

Diese Fragen müssen geklärt werden, bevor die Kommission einen Richtlinienvorschlag auf den Tisch legt. Und sie sollten auch bei G20 nicht abgeschlossen werden, sondern vor einem Abschluss durch das Basel Komitee einer Klärung zugeführt werden.